Io ho fatto parlare, Lei era la terza persona del gruppo favorevole, mi pare che Lei non deve fare la polemica con l'on. Preda, Lei può dire quello che vuole, ma questo non è un dibattito, bisogna decidere se fare un dibattito o meno, immediatamente come primo punto all'ordine del giorno. Il dibattito deve ancora cominciare. Quindi, io siccome la votazione è abbastanza delicata direi di farla direttamente con il sistema elettronico, così vediamo.

a favore del documento approvato.